Voorzitter, de delegatiehoofden van de Europese Unie in Jeruzalem en in Ramallah hebben in hun rapport van 23 november heel duidelijk vastgesteld dat Israël actief bezig is om Oost Jeruzalem illegaal te annexeren en volledig te isoleren van de rest van de West Bank. Ik vraag mij dan ook af, waarom de Raad Buitenlandse Zaken hier niet de juiste conclusies uit trekt? Waarom legt men een dergelijk belangrijk feitenrapport, van eigen makelij nog wel, en dan heb ik het vooral over de concrete aanbevelingen zo maar naast zich neer goed wetende dat de huidige ontwikkelingen onomkeerbaar zijn,

Het vredesproces in het Midden Oosten heeft geen boodschap aan wollige uitspraken.